Nici astăzi nu reușim să facem din Iran un regim democratic, dar am reușit să asistăm la singura țară care promovează pe scară largă un regim despotic, demn de un Ev Mediu întunecat. Stimați colegi, cred că Iranul devine unul din dosarele fierbinți în politica noastră externă, pentru că riscăm să ignorăm influența imensă pe care o are în nordul Africii, prin finanțarea mișcărilor de tip terorist, mă refer la Hamas și Hezbollah. Dacă Uniunea Europeană nu face o evaluare lucidă a influenței Iranului în acest spațiu, riscăm ca nu numai acest deficit de democrație din Iran să creeze, însă, în spațiul european, un grav deficit și un risc de amenințare la securitatea noastră.